2008. Považujem to za veľmi dôležitý krok vzhľadom na silnú monopolistickú organizáciu národných poštových trhov vo väčšine členských štátov, ktorá má za následok neustále zvyšovanie cien poštových služieb s negatívnym dopadom najmä pre spotrebiteľov.